On découvre à présent, par le hasard des choses, qu'il y a un problème de financement à la Commission.

Si ce Parlement n'arrive pas enfin à faire entendre raison au Conseil, plus jamais nous ne serons pris au sérieux. Refusez de voter lors de cette session!